Monsieur le Président, cela fera bientôt 150 ans que l'Allemagne est unifiée et 30 ans qu'elle est réunifiée. Cette union politique avait été précédée par une union douanière et monétaire et, depuis, l'Allemagne n'est toujours pas économiquement homogène.

Sur le plan politique, bien sûr, une langue et des institutions communes sur le plan économique, c'est un marché unique régi par des règles fiscales et sociales largement communes. Cette fiscalité fédérale alimente un budget fédéral de plus de 10 du PIB qui, avec une sécurité sociale fédérale, constituent des mécanismes de solidarité économique extrêmement robustes. S'y ajoute même un système de transferts budgétaires directs entre les régions, de sorte que, à ce jour, trois régions contribuent plus à la fédération qu'elles ne reçoivent, et les treize autres c'est l'inverse.

L'histoire de l'Allemagne nous montre surtout comment l'Union économique et monétaire devrait évoluer si elle veut éviter de se disloquer. Nous avons bâti un marché unique puis une monnaie unique adossée à une banque centrale fédérale, mais sur ce marché et face au reste du monde, les États membres se livrent à une concurrence fiscale, sociale et commerciale à peine régulée et le seul mécanisme de redistribution économique dont nous disposons est le très modeste budget de l'Union européenne, qui représente 1 du PIB. Faut il s'étonner que cet ensemble produise de la divergence plutôt que de la convergence? Croire que l'euro a un avenir dans ce cadre relève du déni de réalité. Si nous voulons lui donner un avenir, les solutions sont connues union bancaire, y compris la garantie commune des dépôts

Certains, y compris dans cette salle, le souhaitent, soit parce qu'ils pensent que la volonté politique pour accomplir les réformes nécessaires n'existera jamais, soit parce qu'ils pensent que l'État nation est le seul espace où peut s'exercer la souveraineté démocratique. Ce n'est pas notre choix. Nous sommes convaincus que la fin de la monnaie unique entraînerait dans son sillage l'Union européenne dans la spirale de la décomposition, décomposition qui laisserait les États membres comme des pions face aux multinationales, dans une situation où les Trump, les Poutine ou les Xi de ce monde se feraient un plaisir de monter les uns contre les autres à notre détriment commun. Nous, Européens, seront bientôt 5 de la population du monde. Que nous le voulions ou non, notre unité est la condition de notre souveraineté, souveraineté politique et fiscale, souveraineté sociale et économique. Alors, je vous le demande est ce que Donald Trump va être le catalyseur de cette prise de conscience? Nous l'espérons, mais nous n'en voyons pas encore les signes. Au contraire, nous voyons encore trop d'États membres présenter la question sous un jour moral les États vertueux du nord ne devraient pas subventionner les États pêcheurs du sud. À ceux là, je voudrais rappeler que l'Allemagne, pays dans lequel ce discours moralisateur est omniprésent, Monsieur le Président, est aussi la patrie de Deutsche Bank, l'une des banques les plus pourries de la planète et d'une industrie automobile qui a sciemment trompé les citoyens depuis des décennies. Personne, aucun pays, n'a le monopole de la vertu, ni du vice!